Ich denke hier an sensible Wirtschaftszweige wie Automobilbau, Elektronik, Flugzeug und Maschinenbau. Ich bin sicher, letztlich kann und wird Japan ein fairer und verlässlicher Partner sein.